Die Entscheidung der US Regierung, Hilfszahlungen an UNRWA mit politischen Forderungen zu verbinden, stellt eine gefährliche Politisierung von humanitärer Hilfe dar.

Es besteht die Gefahr, dass derart substanzielle Kürzungen der humanitären Hilfe zu weiterer Instabilität in der Region führen.

Er geht in seinem Appell sogar darüber hinaus Er fordert mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen, da sonst wegen der Lage der Menschen noch in diesem Jahr ein Krieg drohen könnte. Auch seiner Meinung nach muss die Frage der humanitären Hilfe gesondert von anderen Fragen behandelt werden. Ich begrüße die Entscheidung der EU, in einigen Mitgliedstaaten darunter auch Deutschland im Schnellverfahren UNRWA zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Für eine langfristige Finanzierung benötigen wir aber auch einen multilateralen globalen Finanzierungsrahmen. Diesbezüglich möchte ich insbesondere an die Finanzierungszusagen der Mitglieder der Arabischen Liga appellieren. Die EU muss der UNRWA weiterhin als zuverlässiger Partner zur Seite stehen und sich für die Entwicklung eines globalen Finanzierungsplans einsetzen. Ich appelliere an das Europäische Parlament, in der Abstimmung am Donnerstag in diesem Sinn eine überparteiliche klare Botschaft an die internationale Gemeinschaft zu senden.